mi región, Baleares, y también en otras regiones de España— y que, con el esfuerzo de padres y madres, han montado los centros de día y las residencias para las personas con discapacidad puedan garantizar el servicio de calidad que dan. La permanencia en el servicio es muy importante para todos estos colectivos que el psicólogo, el pedagogo y el equipo técnico sean siempre los mismos y se garantice su continuidad. Aplicarles de manera muy estricta esta Directiva y que tengan que ir a la fase de concurso no tendría ningún sentido, y se echarían por tierra muchos años de muy buen trabajo, de un trabajo ejemplar por parte de las entidades en Baleares y en el resto de España.